Ho sentito parlare di euroscetticismo anche da lei. Mi chiedo se lei e gli altri colleghi siano consapevoli di quanto l'austerità e le vostre politiche di austerità siano fonte di euroscetticismo e di quanto creino una disaffezione all'Europa. Abbiamo sentito parlare tanto del problema della disoccupazione giovanile dal signor Barroso il presidente Renzi parlava della generazione Telemaco vorrei chiedervi se vi rendete conto che questa generazione Telemaco è la più precaria dal dopoguerra ad oggi. Vi rendete conto di tutto ciò? E se ve ne rendete conto, perché è stato rinviato alla fine del semestre il vertice europeo sulla disoccupazione giovanile, che era previsto per luglio. Forse perché le contestazioni sono troppo poco fotogeniche?